Es ist alter und guter Brauch in diesem Haus, dass wir in solchen Fragen Gemeinsame Entschließungen verfassen.

Nach allem, was Sie gesagt haben, kann ich dafür keinen Grund sehen, nicht einmal den, dass es nicht der richtige Zeitpunkt wäre, nicht das richtige Thema oder nicht der richtige Adressat. Deswegen meine Frage Woran liegt es, dass Sie diese Gemeinsamkeit gerade bei dieser Frage aufkündigen?